Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący!

Odmieniamy tutaj przez różne przypadki słowa strategiczne partnerstwo. Chciałbym zapytać czy pan poseł uważa, że możemy mówić o strategicznym partnerstwie przy tak fundamentalnych różnicach między wartościami wyznawanymi przez państwa Unii Europejskiej i Chinami w dziedzinie demokracji i praw człowieka?